Als Berichterstatter des ITRE Ausschusses kann ich Ihnen sagen, dass wir uns sehr einig sind bezüglich des Grundsatzes, dass der Haushalt die prioritären Ziele der EU 2020 Strategie widerspiegeln soll. Das heißt aus Sicht unseres Ausschusses insbesondere dreierlei Die Energiepolitik und vor allem der SET Plan stehen im Zentrum, Forschung und Innovation haben Priorität, ebenso wie die Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen.